Cijfers en rapporten hebben wij genoeg.

Het tweede punt is natuurlijk de innovatie.

Je ziet dan dat landen achterblijven.

Dit soort van innovaties moet de zaken lostrekken zonder dat wij meteen weer met een nieuwe geldbuidel klaarstaan.